Vielen Dank für die netten Worte. Das klingt schon viel besser als im Dezember, Januar, und vielleicht ist da ein Wandel vom Saulus zum Paulus.

Das, was mir in Ihren Ausführungen auch von Herrn Katainen ein bisschen Sorge macht Sie sagen keine Überregulierung. Aber was heißt das?

Wir brauchen weniger gefährliche Substanzen, um überhaupt Recycling positiv möglich zu machen. Der dritte Grund, warum wir harte Gesetze machen, ist die unlautere Konkurrenz von außen. Bei Reifen ist es jetzt so, dass neu ummantelte, also sehr umweltfreundliche Reifen in Europa teurer sind als neue chinesische Reifen. Wenn wir keine Gesetze haben, wie wollen Sie denn vor der WTO da irgendwie Bestand haben, um dann quasi ohne Regeln die besseren europäischen Produkte oder bessere Produkte weltweit

Vielleicht können Sie in Ihrer Antwort nachher darin ein bisschen klarer sein. Wir wollen natürlich auch, dass das Abfallrahmengesetz nicht jetzt unter dieser holistischen Rhetorik abgeschwächt wird. Wir brauchen strenge Regeln auch da. Ein Letztes Bei Nahrungsmittelabfällen haben wir Rückenwind in Europa, in Italien, in Frankreich.